Dieser Änderungsvorschlag zum Schutz vor gedumpten Einfuhren bringt sehr wichtige positive Neuerungen. Erstens Liegen Marktverzerrungen vor wie unter anderem mangelnde Umweltschutzmaßnahmen, Kinderarbeit oder staatliches Eingreifen in die Produktion, führt diese Prüfung zur Zusammensetzung des Importpreises. So können die Kosten, die die Exporteure auf dem Rücken der Umwelt oder bei Arbeitnehmern gespart haben, letztlich mit Hilfe von Schutzzöllen der Union ausgeglichen werden. Zweitens Die Schutzmaßnahmen greifen, ob ein Staat nun Marktwirtschaftsstatus hat oder nicht.

Drittstaaten verlieren die Chance, durch aggressive Produktions und Rohstoffsubvention heimische Produkte preislich vom Binnenmarkt zu drängen.